Monsieur le Président, en 2010, l'Union européenne a adopté un texte ambitieux pour encadrer l'activité des médias audiovisuels.

Il prônait notamment une meilleure accessibilité des œuvres européennes, une protection renforcée des mineurs, une promotion de la diversité culturelle et une limite aux publicités intempestives. Je souhaiterais attirer votre attention sur le paragraphe 13 du rapport de M. Borys, dans lequel celui ci demande explicitement que les services médias et audiovisuels soient exclus de tout accord commercial.

Le Parlement doit être cohérent et demander également l'exclusion explicite des services audiovisuels du mandat de cette négociation. Un accord qui inclurait ces services compromettrait l'amélioration future de la directive en discussion aujourd'hui. Si nous acceptons de libéraliser ce secteur, nous menaçons la diversité culturelle, un des principes fondateurs de la construction européenne.